În cazul întreprinderilor afectate de criza economică și financiară, acestea pot utiliza atât Fondul social european cât și Fondul european de ajustare la globalizare pentru a sprijini persoanele disponibilizate. În cazul sectorului public, însă, Uniunea nu are suficiente instrumente pentru a sprijini persoanele disponibilizate de instituțiile publice ca urmare a reducerii bugetelor naționale din cauza crizei economice și financiare. Angajamentele internaționale asumate de unele dintre statele membre cu Fondul Monetar Internațional sau Comisia Europeană pentru a putea depăși criza economică implică reduceri masive de personal în instituțiile publice. Aceste persoane trebuie să poată beneficia de un sprijin din partea Uniunii Europene în aceleași condiții ca un salariat din sectorul privat, care este disponibilizat ca urmare a crizei economice. Domnule comisar, vă întreb dacă Comisia intenționează să adapteze Fondul european de ajustare la globalizare pentru a sprijini și angajații concediați din instituțiile publice datorită modului în care criza economică și financiară afectează bugetele naționale.